Chciałbym zwrócić uwagę, że zasadniczy wpływ na działalność komisji będzie miało wejście w życie traktatu lizbońskiego, chociaż dostosowanie prac komisji do nowych warunków traktatowych jest celem, który będzie wymagał dalszej realizacji. W tej nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, niebagatelną rolę powinien odegrać Parlament, zwłaszcza w pracach nad nową inicjatywą obywatelską, tak, aby instrument ten mógł spełniać swój cel w ramach procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej.

Warto jest wspomnieć przykład skarg na działalność niemieckich urzędów do spraw młodzieży, które utrudniały realizację praw rodzicielskich przez rodzica pochodzącego z innego niż Niemcy państwa członkowskiego. Problem ten stał się przedmiotem analizy komisji, która zwróciła uwagę na nieprawidłowości w tym względzie.

Jako przykład można podać sprawozdanie na temat przygotowań związanych z inwestycją Nord Stream i rodzące się podejrzenie niedopełnienia wszystkich wymogów związanych z ochroną środowiska.